Madame la Présidente, après avoir voté contre un report de l'accord hier, notre assemblée s'apprête à faire le premier grand écart depuis l'investiture de la Commission européenne entre ses valeurs, ses principes, ses déclarations en matière de respect des droits humains dont votre rapport, Madame, le rapport Wiseler Lima sur les droits humains dans le monde, que nous votions pas plus tard que l'an dernier mais aussi le pacte vert, en ratifiant l'accord de libre échange et d'investissement avec le Viêt Nam. Le Viêt Nam s'est engagé dans une réforme de son code du travail, certes, et ratifiera les conventions de l'OIT, mais pour rendre effectives la liberté d'association et d'expression et l'émergence de syndicats indépendants, c'est une réforme du code pénal qui doit avoir lieu

nous avons demandé un report du processus de ratification pour y travailler ensemble avec le Viêt Nam, par le dialogue.

Nous savons donc aujourd'hui que les réformes demandées n'auront pas lieu, notamment au niveau pénal, et nous serions pourtant prêts, en tant qu'assemblée parlementaire, à accepter cela, au nom de quoi?

Nous n'avons apparemment pas rencontré les mêmes secteurs économiques du bois, du textile, du riz, qui demandent, comme nous, un report de cet accord. Pire, les autorités vietnamiennes justifient l'arrestation de journalistes indépendants pour ne pas le citer, M.

Un beau pied de nez pour notre assemblée qui, par la voix de son président, avait interpellé le Viêt Nam à ce propos.

Effectivement, nous allons récompenser un pays qui pratique pêche et déforestation illégales en renforçant sans condition un accord de libre échange et nos investissements sur place.

Chers collègues, ces dernières semaines, vous avez reçu comme moi les appels de centaines d'ONG, de citoyens, de syndicats qui, apparemment, n'ont pas votre oreille aujourd'hui. La demande de report est relayée de leur part aussi au motif de la dégradation ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, de la situation des droits humains au Viêt Nam. J'osais espérer, chers collègues libéraux socialistes, un revirement de votre part par rapport à la négociation que nous avons depuis quelques semaines. Force est de constater aujourd'hui que le pacte vert et les droits de l'homme ne sont pas encore en voie d'être respectés par notre assemblée.